virðulegi forseti ég beini fyrirspurn minni til hæstvirts samgönguráðherra en áður en ég fylgi henni úr hlaði með fáeinum orðum vil ég lesa fyrirspurnina eins og hún er dreifð afrit hefur ráðherra látið undirbúa áætlun um að lagðar verði hjólreiðabrautir sem verði fullgildur samgöngukostur rökin fyrir að leggja hjólreiðabrautir sem fullgildan samgöngukost eru mýmörg heilsuspursmál til að sporna við mengun einnig felst í slíkri aðgerð sparnaðarsjónarmið til dæmis ef um er að ræða stuttar vegalengdir það sem ég vil leggja áherslu á virðulegi forseti er að samgönguyfirvöld hafi forgöngu um lagningu hjólreiðabrauta með vegagerðina sem framkvæmdaraðila möo svo vel sé þarf lagning hjólreiðabrauta að vera í samstarfi við skipulagsyfirvöld og vera hluti af starfi vegagerðarinnar hjólreiðabrautir hafa þá sérstöðu að þá þarf að leggja með sem minnstum halla þær þurfa að fylgja hæðarlínum eins mikið og kostur er ef þær eiga að nýtast sem fullgild samgönguleið hugsa þarf lagningu hjólreiðabrauta þess vegna frá upphafi og samhliða hönnun og skipulagningu vegakerfis herra forseti hvað varðar útivistarhjólreiðastíga gilda aðeins önnur lögmál að mínu mati og aðrar kröfur hingað til hefur að miklu leyti verið ætlast til að hjólað sé á útivistarstígum sem ekki eru lagðir með áður nefndum kröfum virðulegi forseti útivistarhjólreiðarstíga má miklu heldur leggja með meiri halla og ekki er eins brýnt að þeir fylgi áætlun